að einfalda skipulag tollgæslunnar og auka þannig samræmi skilvirkni og árangur í tollframkvæmd með nýjum tollalögum númer áttatíu tvö þúsund og sex var tollumdæmum fækkað úr tuttugu og sex í átta og var þá stigið mikilvægt skref í átt til einföldunar og hagræðingar á sviði tollamála í tengslum við endurskoðun þeirra laga voru ræddar ýmsar hugmyndir um frekari fækkun tollumdæma jafnvel að landið yrði gert að einu tollumdæmi en niðurstaðan varð sem fyrr segir sú að tollumdæmin yrðu átta í þeim áfanga tollstjórinn í reykjavík er í dag eini tollstjórinn sem heyrir undir fjármálaráðuneytið en það ráðuneyti fer með faglega yfirstjórn tollamála í landinu aðrir tollstjórar eru sýslumenn og lögreglustjórar sem heyra undir dómsmálaráðherra þó þeir lúti faglegri yfirstjórn fjármálaráðherra í tollamálum þannig er fjárhagsleg og stjórnunarleg ábyrgð tollamála á hendi tveggja ráðuneyta í dag á hinum norðurlöndunum hefur tollembættum og tollumdæmum verið fækkað á undanförnum árum svíþjóð hefur verið eitt tollumdæmi frá tvö þúsund og fjögur sama ár var tollumdæmum í noregi fækkað úr tíu í sex í finnlandi eru tollumdæmin fimm og í danmörku eru þau átta talsins og er fyrirhugað að fækka þeim í sex árið tvö þúsund og níu með frumvarpi þessu er lagt til að skrefið verði stigið til fulls í því að fækka tollumdæmum og tollembættum með öðrum orðum landið verði gert að einu umdæmi sem stjórnað sé af einu embætti embætti tollstjóra þó þannig að tollstjóri geti með samningum falið sýslumönnum og lögreglustjórum að annast tiltekna þætti tollframkvæmdar í umdæmum þeirra það fyrirkomulag mun stuðla að aukinni hagræðingu og einföldun í rekstri viðkomandi embætta jafnframt því að auðvelda stefnumótun í tollamálum skipulagningu tollframkvæmdar og alla áætlanagerð varðandi tollstarfsemina sjálfa þar með verður fagleg fjárhagsleg og stjórnunarleg ábyrgð færð á eina hendi embætti tollstjórans í reykjavík hefur þegar ákveðna sérstöðu meðal tollembættanna samkvæmt gildandi lögum það er stærsta tollembættið bæði með tilliti til umfangs tollstarfseminnar og starfsmannafjölda þá hefur það embætti þegar á hendi tiltekið miðlægt hlutverk í tollamálum meðal annars samræmingu tollframkvæmdar og rekstur rafræns tollafgreiðslukerfis því liggur beinast við að fela embætti tollstjórans í reykjavík umsjá tollamála á landinu öllu eins og lagt er til í þessu frumvarpi jafnframt er lagt til að heiti embættis tollstjórans í reykjavík verði breytt í embætti tollstjóra ekki er gert ráð fyrir að breytingin hafi í för með sér að starfsmönnum tollyfirvalda á landsbyggðinni fækki enda verður verkefnum á sviði tollamála áfram sinnt þar eins og verið hefur við sameiningu tollumdæmanna undir einum